Es un alto y claro ¡basta ya! de hacer sufrir a un pueblo que no merece que le hagan pasar lo que está pasando.

de encarcelar con total impunidad a políticos y a empresarios.

de que los opositores teman por su vida. Es un ¡basta ya! de inventarse teorías conspiratorias para, mediante decretos habilitantes, vulnerar derechos fundamentales.

de esconderse bajo una dictadura disfrazada de democracia. Es un ¡basta ya! de que no se respete la división de poderes.

de que el pueblo venezolano viva con miedo. Pero también es un ¡basta ya! de mirar a otro lado. Quien no condena lo que está pasando en Venezuela es cómplice de ello, y aquí, desgraciadamente, hemos visto hoy algunos casos. Venezuela no necesita compasión, necesita una actuación decidida por parte de todos los demócratas